forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu þrítugasta janúar síðastliðinn hefur forseti óskað eftir því við stjórnskipunar og eftirlitsnefnd samanber ákvæði áttunda töluliðar fyrstu málsgrein þrítugustu greinar þingskapa